We sluiten nu eigenlijk minder overeenkomsten met Rusland, we praten minder met Rusland, dan in de tijd van de Koude Oorlog.

Sedert de illegale annexatie van de Krim zijn we als het ware in een negatieve spiraal terecht gekomen van sancties en tegensancties. We moeten die spiraal absoluut doorbreken want onze boeren in Europa voelen de Ruslandboycot, maar ook in Rusland groeit een hele generatie jonge Russen op met anti Europese gevoelens.